Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Commissaire, depuis Copenhague, une chose au moins est sûre, c'est que l'opération de désinformation qui avait été montée avant Copenhague a échoué et que les informations qui nous ont été données par le GIEC ont été parfaitement confirmées par toutes les expertises menées par l'ONU.

Nous avons à tirer les conséquences de l'échec que nous avons connu à Copenhague et, par voie de conséquence, il est absolument essentiel que l'Union européenne se dote d'objectifs extrêmement volontaristes, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel, tant pour le climat que pour notre industrie et pour notre économie, que l'objectif de 30 qui figure dans la résolution

Si nous voulons doper notre industrie, si nous voulons rester les leaders ou devenir les leaders dans de nouveaux secteurs, que ce soit ceux de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables, il est fondamental d'avoir cet objectif dans l'Union. Le second point est celui de la crédibilité. Nous avons à tenir nos engagements à l'égard des pays du Sud, en distinguant les différentes catégories de pays du Sud car, effectivement, la Chine et l'Afrique ne peuvent pas être mises dans le même lot. C'est la raison pour laquelle, à mon sens et c'est une opinion personnelle que j'émets, ce n'est pas forcément celle de tout mon groupe il est indispensable d'avoir une taxe sur les transactions financières qui permettra d'aboutir aux cent milliards de dollars que nous avons prévus pour